Se elimină diferențele dintre statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației și controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări și flexibilități pentru instalațiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerințe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toți operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate și stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiții depășesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanțelor instalațiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecției mediului, cât și al beneficiilor economice.